Így szólt ugyanis a címe anyanyelvemen magyarul Jelentés az adókikerülésről és az adócsalásról mint a fejlődő országok kormányzása, szociális védelme és fejlődése számára jelentett kihívásról. Nagyon örülnék, ha legközelebb egy olyan jelentésről szavaznánk, ahol ugyanezt az európai uniós országok vonatkozásában vizsgálnánk meg. Annál is inkább, mert az Európai Unió egyik fő intézményét, a Bizottságot nem más vezeti, mint Juncker úr, aki a fő adóelkerülő mester a világon, tehát aligha hiszem, hogy az Európai Uniónak jogalapja lenne oktatni ebben a kérdésben a fejlődő országokat, az úgynevezett fejlődő országokat.